Señor Presidente, el Consejo Europeo nos propone que hablemos en los próximos años de crecimiento, de política emigratoria y de política climática. De acuerdo, pero ¿qué crecimiento? Un crecimiento que pueda resolver el problema de los veintiséis millones de europeos que están en paro el de media generación de jóvenes que no tienen trabajo ni expectativas de futuro el de 125 millones de europeos que están en la pobreza el de tantos millones que están en situación de exclusión. Por tanto, crecimiento sí, pero también recuperación del modelo social y recuperación de la solidaridad europea.

Pero una política de emigración que, en primer lugar, provea de desarrollo y relaciones comerciales justas a los países emisores de emigrantes. Que luego ordene la emigración legal que necesita la Unión Europea. Que luego respete los derechos humanos en todas las fronteras de la Unión. Y que luego integre a todos esos ciudadanos en la misma situación que los ciudadanos de origen.

Pero una política climática que sea sostenible. Una política climática que asegure para la Unión Europea provisión energética. Y provisión energética significa, en primer lugar, eficiencia, porque no hay energía más limpia que aquella que no se consume. Y, en segundo lugar, interconexión energética.